fyrir stuttu eða í lok janúar síðastliðnum barst þingmönnum norðausturkjördæmis og samgöngunefnd alþingis ályktun frá bæjarráði vesturbyggðar þar sem því er harðlega mótmælt að ef þau áform eru uppi um að leggja af ferjusiglingar milli stykkishólms og brjánslækjar vegna niðurskurðar á ríkisútgjöldum samkvæmt upplýsingum frá sæferðum e h f varðandi siglingar ferjunnar baldurs yfir breiðafjörð telur vegagerðin að hún geti ekki gengið til samninga við sæferðir um framlengingu á samningnum milli þessara aðila frá árinu tvö þúsund og eitt hefur ríkissjóður styrkt ferðir baldurs með sérstökum samningi við rekstraraðila ferjunnar þegar samningurinn var framlengdur árið tvö þúsund og fimm var gert ráð fyrir því að stuðningi ríkisins mundi ljúka í lok árs tvö þúsund og níu en samkvæmt samningnum var dregið úr stuðningi síðastliðið sumar og forsendurnar voru stiglækkandi stuðningur við ferjusiglingar og hann var sá að vegabætur hefðu orðið á sunnanverðum vestfjörðum en tafir hafa orðið á þeim úrbótum og eins og við vitum hér hefur það oft komið fram í umræðunni hér á alþingi hinn tuttugasta og fjórða febrúar síðastliðinn voru opnuð tilboð í endurgerð á tæplega sextán kílómetra kafla á vestfjarðavegi frá þverá í kjálkafirði að slitlagsenda við þingmannaá í vatnsfirði en því verki á að vera að fullu lokið þrítugasta nóvember tvö þúsund og tíu það er því fyrirsjáanlegt að vegaframkvæmdum á þessari leið verður ekki lokið þegar samningnum við sæferðir lýkur um næstu áramót samkvæmt þessu bréfi sem þingmönnum barst kemur fram ef ég má vitna með leyfi forseta í það bréf mikil hætta er á að ferjunni verði fundin önnur verkefni ef ekki næst að endurnýja samninginn við vegagerðina bæjarráð vesturbyggðar fer fram á að framlengdur verði samningur milli vegagerðarinnar og sæferða e h f um ferjusiglingar yfir breiðafjörð og fjöldi ferða verði færður til þess fyrirkomulags sem var við lýði á árinu tvö þúsund og sjö það yrði afturför ef siglingar legðust af nú þegar þörf er á að efla ferðaþjónustuna í landinu siglingar ferjunnar baldurs eru gríðarlega mikilvægar fyrir íbúa og ekki síður fyrir fyrirtæki á þessu svæði og þá sérstaklega fyrir sjávarútvegsfyrirtæki sem þurfa nauðsynlega að koma afurðum sínum á markað og skiptir þá oft sköpum að koma afurðum sjóleiðina en ferjan hefur tryggt heilsárssamgöngur við sunnanverða vestfirði undanfarin ár því spyr ég hæstvirtan samgönguráðherra

ráðherra þessar spurningar frá sex hundruð fimmtíu og einn telur ráðherra koma til greina að endurnýja samning vegagerðarinnar og sæferða e h f um siglingar yfir breiðafjörð þegar núgildandi samningur rennur út um næstu áramót